Man tut es nicht. Richten wir den Blick auf Libyen beispielsweise, wo man mehr Hilfe braucht, richten wir den Blick auf den Libanon, wo es mehr Hilfe bedürfte. Schauen wir, ob wir Abkommen schaffen mit Tunesien, mit Algerien, mit Marokko, um hier die Menschen in der Region zu halten und nicht eine Politik des Exodus von Afrika Richtung Europa zu ermöglichen.

Daher Bitte folgen Sie dem Ruf, brechen Sie die Verhandlungen der Europäischen Union mit der Türkei über eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union ab!